Monsieur le Président, l'Éthiopie est un grand pays, riche de son histoire et de la diversité de sa population.

Mais respecter un ami, c'est savoir lui dire les choses aujourd'hui notamment, avec l'arrestation du Docteur Merera Gudina, à son retour d'Europe, où il est venu témoigner, ici même, de la situation des Oromos, nous ne pouvons pas nous taire. À plus forte raison quand on nous dit que les relations UE Éthiopie pourraient pâtir de notre vote, notamment en matière de migration.

Depuis plusieurs mois, la situation se dégrade, en particulier depuis la mise en œuvre de l'état d'urgence.

nous ne pouvons pas nous taire.